Mi concentrerò su alcune questioni, dando per scontato mi scuseranno se lo faccio in fretta il ringraziamento al commissario Oettinger e al ministro Loger per il loro intervento e per il loro contributo, così come a tutte le colleghe e i colleghi che sono intervenuti. Voglio fare due riflessioni molto molto veloci, non potendo entrare nel merito delle singole questioni.

Noi possiamo sempre fare il gioco del vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto noi lo vediamo mezzo vuoto, Lei lo vede probabilmente mezzo pieno.

Questo Parlamento ha sempre rispettato gli accordi e intende rispettarli ancora, da adesso in avanti. E a proposito di accordi ringrazio, in conclusione, il commissario Oettinger che ha voluto affrontare il tema dello strumento dei rifugiati per la Turchia, misura che noi sosteniamo in pieno e sulla quale, anche in questo caso, vogliamo riferirci e vogliamo rifarci agli accordi che sono già intercorsi tra

E da ultimo, questo Parlamento, io per primo così come tutta la Commissione, userà fino all'ultimo minuto utile, vogliamo usare fino all'ultimo minuto utile per arrivare a un accordo e in questo troverà un alleato di sicuro.